Wie Sie, die Parlamentarier, verfolgen auch wir die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit und setzen uns auf diplomatischem Weg mit unseren Möglichkeiten für die Beendigung der Krise ein.

Am 7. Juni, vor zwei Tagen also, wurden in Gaberone Gespräche zwischen der SADC und den verschiedenen Akteuren des Landes aufgenommen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden, der auf Neutralität und auf Einvernehmen beruht, der alle Gruppierungen einbezieht und der sowohl von der

Wir hoffen, wir bauen darauf und wir arbeiten daran, dass diese Gespräche erfolgreich verlaufen, damit die Afrikanische Union und dann auch die Gemeinschaft weltweit, einschließlich der EU, Madagaskar bei der Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Ordnung unterstützen und begleiten kann.

Davon nicht betroffen sind die humanitäre Hilfe und sofern mit diesem Artikel vereinbar Maßnahmen zur Armutsbekämpfung.

Er muss auf dem von den Akteuren vor Ort vereinbarten Fahrplan beruhen und auch von der SADC, der Afrikanischen Union und der internationalen Gemeinschaft befürwortet werden. In diesem Sinne baue ich auf eine besser Entwicklung nach zwei schlimmen und schwierigen Jahren.